Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Dass man begrüßt, dass man über Basketballsiege berichtet, scheint mir eine wichtige Angelegenheit zu sein, weil es Sympathie zum Ausdruck bringt.

Daran kann der Fortgang Europas nicht hängen, und deswegen halte ich es für richtig, dass wir diese Länder auffordern, endlich diese Frage, die nicht von größter Bedeutung ist, zu lösen, damit wir endlich zu den Sachfragen kommen.